Gente que viene del Triángulo Norte, de tres países centroamericanos que han entrado desde hace décadas en una espiral sin fin de violencia y pobreza. Un hoyo negro para muchos, del que intentan escapar.

Que mientras pasaba esto, había una campaña electoral en Estados Unidos.

Con el único objetivo de ganar un puñado de votos en esas elecciones. Por eso, ahora ha desaparecido también de la agenda americana. Y lo que hay que hacer es recordarle a su presidente, a Estados Unidos, sus obligaciones en materia de derechos humanos y Derecho internacional. Y la necesidad de que recuerde que su país está construido gracias a la migración como identidad y fruto de ella.

Y parece que hoy lo olvidan de cara al mundo.